Bodu et les rapporteurs fictifs, mais aussi chacune et chacun de ceux il y a d'ailleurs plus de femmes députés que d'hommes qui se sont exprimés tout au long de ce débat que j'ai suivi avec beaucoup d'attention.

Je prends le temps de consulter pour ne pas improviser des propositions sur la nouvelle et la bonne gouvernance.

Beaucoup d'entre vous ont parlé de la diversité et de la parité hommes femmes. Naturellement, ce n'est pas le seul sujet, mais il s'agit d'un sujet important et nous devons mettre l'accent nous allons le faire dans nos propositions avant tout sur la transparence en matière de politique de diversité. Nous n'avons pas encore tranché la question des quotas contraignants.

La flexibilité du modèle européen offre un atout à nos entreprises qui, nous le savons, doivent faire face à la concurrence chinoise, indienne ou américaine.

Toute une partie de cette gouvernance est inscrite dans le droit des sociétés qui règle des questions de contrôle externe ou interne, ainsi que dans les mécanismes de prise de décision et la séparation des pouvoirs au sein des entreprises, notamment dans la directive sur le droit des actionnaires, dans la directive sur l'audit, dans la directive Transparence, dans la directive sur les offres publiques d'achat ou bien dans les règles, encore insuffisantes de mon point de vue, sur la rémunération des dirigeants. Il s'agit bien là du droit des sociétés sur lequel nous travaillons et pas seulement de principes. Il est vrai, Mesdames et Messieurs les députés, que la gouvernance d'entreprise est souvent une question de comportement, mais dans d'autres domaines aussi, il y a des règles contraignantes, utiles, qui concernent le comportement des gens, par exemple le code de la route ou le code pénal.

Mme Regner évoquait le champ des mesures que nous comptons prendre, et je peux lui confirmer que nous appliquerons des règles à toutes les entreprises cotées. C'est un sujet, Mme Regner, qui n'est pas contesté, toutes les entreprises cotées seront bien concernées, au moins elles, par ces règles.

Nous proposerons cet automne des règles sur la transparence des informations non financières, tout comme sur l'engagement social et écologique des entreprises, et je vous remercie, ainsi que Mme Regner, pour votre soutien quant à la nécessité, dans certains domaines, de règles contraignantes.

Nous sommes d'accord avec toutes ces priorités, vous les trouverez bien dans notre plan d'action.

Je pense que la bonne gouvernance de l'entreprise fait partie des leçons que nous devons tirer de cette crise. Mme Thein a posé une question particulière sur la spécificité de la structure dualiste avec directoire et conseil de surveillance, que nous connaissons bien.

Le livre vert n'avait pas pour but de traiter toutes les questions mais de lancer la discussion, et cette question a été posée dans le livre vert. Nous allons donc maintenant, à partir des études d'impact, faire des propositions.

En écho aux propos que tenait tout à l'heure Mme Mazej Kukovič, je voudrais saluer le fait que tous les députés qui se sont exprimés ont souligné la nécessité d'une bonne gouvernance, d'une gouvernance améliorée, qui offrirait plus de transparence, plus de diversité, plus de responsabilité, plus d'engagement à long terme. C'est dans cet esprit que la Commission va travailler, à la lumière du rapport de